Madame la Présidente, chers collègues, en mai 2016, une résolution de notre Parlement a clairement indiqué que la Chine ne remplissait pas les conditions qui lui permettraient d'obtenir le statut d'économie de marché. Il y avait urgence puisque 15 ans après son admission à l'Organisation mondiale du commerce, la Chine allait bientôt se voir accorder ce précieux sésame pour inonder davantage nos marchés européens. C'est le sens même du mot anglais dumping, décharger, jeter en tas, en l'occurrence par des navires porte containers. Accorder à la Chine ce statut d'économie de marché aurait enlevé à nos États la possibilité de prendre ensuite des mesures antidumping. Mais, pour plaire aux Chinois, la Commission européenne a proposé de supprimer la distinction, que fait pourtant l'OMC, entre les pays qui ont et ceux qui n'ont pas ce statut d'économie de marché.

ce qui est dérisoire par rapport aux taxes décidées, par exemple par les États Unis pour sauver leur industrie. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait l'administration Trump, le mois dernier, avec son bras de fer avec le canadien Bombardier, après avoir imposé une surtaxe de 220 sur chaque appareil de série C vendu aux États Unis, le département du commerce y a ajouté des droits antidumping de près de

Nous ne pouvons plus tolérer les abus commerciaux chroniques, a t il déclaré. C'est ce qu'il a dit au président chinois avec le franc parler qu'on lui connaît. Tandis que l'Union européenne multiplie les accords de libre échange tous azimuts, Trump a annoncé le retrait des États Unis du Partenariat transpacifique. Le président des États Unis défend donc les intérêts de ses citoyens plutôt que ceux des multinationales. Nous pouvons et nous devons en faire autant.